frú forseti þetta er einmitt kjarni málsins þetta er vandinn sem við stöndum frammi fyrir að þingið virðist eiga svo erfitt með að ræða mál öðruvísi en með og á móti einhverju einu þetta já eða nei já eða nei þessi hugmynd það sem ég er að segja við þurfum að breyta akkúrat þessari umræðu

hvað varðar stefnu flokksins og viðhorf til stjórnlagaþings en sú stefna og það er sú aðferðafræði sem þarf að gera ráð fyrir var töluvert önnur heldur en sú sem menn síðan sættu sig við kannski eins og ég fór yfir í ræðunni minni of mikilli fljótfærni þannig að ég ítreka það bara enn og aftur að við þurfum að treysta okkur til þess að ræða hlutina hér